Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Um die bestehende Finanzkrise zu bewältigen, sind grundlegende Veränderungen in der wirtschaftspolitischen Verantwortung in Europa notwendig eine Stärkung der Finanzdisziplin, eine Überwachung der Wirtschaftspolitik und die Verbesserung der Koordinierung im Krisenmanagement. Eine Stärkung des Stabilitäts und Wachstumspakts würde unweigerlich zu einer Erhöhung der wirtschaftspolitischen Verantwortung führen. Schrittweise Sanktionen könnten frühzeitig im Haushaltsüberwachungsprozess greifen, auf das Defizitkriterium und die öffentliche Verschuldung würde geachtet werden.

beispielsweise Banken und Versicherungen zur Verantwortung gezogen werden können. Ich appelliere an diese, doch endlich mehr Verantwortung gegenüber den Steuerzahlern zu übernehmen. Noch ein Wort zu Cancún Die EU will mit einer Stimme sprechen.

in erneuerbare Energien und Energieeffizienz zu investieren und damit die Umwelt als auch die Wachstumspolitik zu stärken.